markaðsbúskap mundi kosta skattgreiðendur um hundrað fjörutíu og sex milljarða króna sjálfstæðu efnahagslífi hér á landi í skiptum fyrir lán á

átta mánuðum eftir hrunið eru engin áform uppi um að jafna betur skuldabyrðar fjármálakreppunnar þrátt fyrir að eftirspurn í hagkerfinu hafi hrunið vegna kjararýrnunar og aukinnar greiðslubyrði íslenskt samfélag virðist því enn fast í gildru útrásarinnar sem birtast meðal annars í skoðunum eins og